Darum habe ich noch einen Schlusssatz, der mir nämlich ganz wesentlich ist. Er wurde vom Kollegen Zeller auch vorher schon angesprochen Das Fördergefälle zwischen allen Gebietsregionen und allen Unternehmensklassen soll auf maximal 15 beschränkt werden. Ich glaube, das ist ein Satz, lieber Herr Kommissar Almunia, den Sie von der heutigen Diskussion auf jeden Fall mitnehmen sollten.